un accord. Après des blocages, voire des disputes ou des discussions juridiques très fines, nous voilà presque arrivés. Je dirais deux choses c'est un jour important, bien sûr et je m'associe à tout ce qui a été dit pour toutes les victimes en Europe qui sont parfois, et injustement, les grandes oubliées, puisqu'on parle beaucoup plus souvent des droits des prévenus que des droits des victimes.

Mais c'est aussi un grand pas pour l'Union européenne puisque nous avons non seulement innové dans la procédure, avec les deux commissions en lien et en dialogue constants avec Mme la commissaire, mais que nous avons aussi créé un outil juridique.

Pour que cette prévention soit aussi efficace et qu'au fond, on ait le moins souvent possible à utiliser cet outil juridique au delà des frontières, après cet accord de demain, il nous faudra faire un important travail d'information, de communication et de sensibilisation. Non seulement à l'égard des victimes potentielles, mais aussi à l'égard de toutes les autorités qui ont à mettre en œuvre cet élément. Puis demain, comme vous l'avez dit, Madame la Commissaire vous direz que nous ne sommes jamais satisfaits nous allons nous atteler à ce texte sur la protection en matière civile.